við skulum vona að veturinn verði stuttur og vorið komi hratt og verði hlýtt þannig að við getum nú komið betur út úr þessu en

dag voru mjög fróðlegar það sem mig langar að gera umræðuefni hérna í dag er sem sagt efnahagsstefnan og áhrif hennar fremur en að fara út í miklar umræður um seðlabankann og annað fram kom í ræðu hæstvirts forsætisráðherra að hér væru lífskjör jafngóð og fyrir tveim árum staðreyndin er sú að á undanförnum árum hefur ójöfnuður aukist skattbyrði hefur aukist á fjölskyldur á meðal og lágtekjur kaupmáttur þeirra hefur rýrnað og tekjur launþega bera nærri því fjórum sinnum hærri skatta en tekjur sem fólk hefur af fjármagnseign sinni það fólk sem hefur einungis fjármagnstekjur og greiðir ekki útsvar það tekur ekki þátt í að fjármagna þjónustu sem það nýtur í nærsamfélaginu þrátt fyrir að njóta hennar þetta er staðreynd sem við sjáum á undanförnum missirum höfum við horft upp á verðbólguna æða upp í fjórtán komma fimm prósent við síðustu mælingu vextir eru með því hæsta sem við sjáum í evrópu og skuldir heimilanna einnig skuldaaukning þeirra hefur verið hröð og mikil og hver hafa svo viðbrögð ríkisstjórnarinnar verið við þessu jú þau hafa verið að rífast um upptöku evru hvers konar lausn er það á vanda sem blasir við núna fyrir heimilin í landinu kannski eru þetta bara viðbrögð til þess að dreifa athygli frá því sem máli skiptir þýðir aðgerðarleysi og máttleysi undanfarinna mánaða umræða um evrópusamband og upptöku evru skilar fjölskyldunum í landinu engum lausnum eins og er og er ekki til þess gerð að auka trúverðugleika það er ekki það sem skiptir máli fyrir almenning en hvað er það þá það hlýtur að vera að sjá viljann í verki er það ekki að hafa einhvers konar upplifun af því að samfylkingin jafnaðarflokkurinn okkar og félagshyggjuflokkurinn standi við stóru orðin núna í miklum meira hluta á alþingi og það hryggir mig að heyra þær köldu kveðjur sem hæstvirtur forsætisráðherra sendi launafólki um að taka á sig kjaraskerðinguna í kreppunni eða aðþrengingunni og hvar eru loforðin um að bæta kjör kvennastétta og hvernig er staðan hjá ljósmæðrum í dag það skiptir máli fyrir almenning að hafa eins konar upprifjun á því að það sé félagshyggjuflokkur við stjórnvölinn

núna þegar vöruverð hækkar verðtryggð lán rjúka upp við hæstu vexti í heimi og kaupmáttur launa rýrnar ég vænti þess að ríkisstjórnin fari að dreifa kökunni með sanngjarnari hætti núna eins og aðstæður eru í dag er tími til þess að treysta á innviði samfélagsins styrkja sveitarfélögin efla velferðar og heilbrigðiskerfið og tryggja að allir hafi sama rétt til þátttöku að við getum öll notið menntunar velferðar og heilbrigðis grunnþjónusta samfélagsins er forsenda framfara og velmegunar tekjuskiptingu sveitarfélaga þarf að laga en hún er í engu samræmi við þau verkefni sem sveitarfélögin eru að sinna íbúum margra sveitarfélaga er mismunað eftir búsetu þeir sitja ekki við sama borð og aðrir hvað varðar samgöngumál aðgengi að þjónustu og kostnað við það eitt að lifa og nú stendur til að hagræða og trúarbrögðin eru slík að reynsla annarra þjóða er gerð að engu rannsóknir sýna að einkavæðing er engin hagræðing hún skilar ekki bættri þjónustu að einkavæðing hafi neikvæð áhrif á aðgengi þegar horft er til búsetu þær rannsóknir eru hafðar að engu þetta er lausnin fyrir fjársvelt heilbrigðiskerfi í tíð sjálfstæðismanna mér líður stundum þegar ég horfi á fréttir og umsagnir stjórnarþingmanna um ástandið í efnahagsmálum þá líður mér stundum eins og við séum stödd bara í sitt hvorum veruleikanum það virðist ekki vera mikill skilningur á aðstæðum fólks grundvöllur þess að geta komið til móts við fólk er að skilja fólk er að skilja þarfirnar og aðstæður í stað þess að gera það virðist landstjórnin vera að tína heilbrigðis og velferðarkerfið í sundur þar sem hentar án þess að virðist vera að velta fyrir sér afleiðingunum þessi glórulausa einkavæðing í opinberum geira mun skila einni niðurstöðu hún mun auka ójöfnuð

og grunnþjónustan okkar á að vera aðgengileg öllum og ég vænti þess að samfylkingin fari að standa vaktina sem jafnaðarflokkur félagshyggjuflokkur fari að standa við stóru orðin í kosningabaráttunni fyrir liðlega ári síðan ég vænti þess hæstvirtur forsætisráðherra segir að við þurfum öll að búa okkur undir tímabundnar fórnir og minnkandi kaupmátt að það sé mikilvægt að almenningur sýni skilning á þessum aðstæðum á sama tíma hefur ríkisstjórnin ekki tekið ákvörðun um hvort hún ætli að nema sérréttindi þingmanna á sama tíma geta menn í alvöru horft framan í almenning og sagt vera að gera allt sem í þeirra vanda stendur til að leysa þann vanda sem blasir við þjóðinni ætla menn ekki að byrja á að taka til í eigin ranni og hver er svo staðan fyrir hinn almenna launamann opinberir aðilar hafa hækkað gjaldskrár forsenda kjarasamninga er brostin vextir í hæstu hæðum verðbólga sögulega há og skerðing lífskjara og fyrir marga mjög óöruggt atvinnuástand hugmyndir ríkisstjórnarinnar um það sem við verðum að gera er meðal annars að almenningur eigi að sýna aðhald og spara það eru bara ansi margir sem hafa ekkert til að spara við erum ekki öll í sama báti það hefur sjálfstæðisflokkurinn tryggt og hverjar eru svo hugmyndir ríkisstjórnarinnar að lausnum aðrar en evra jú það er álver virkja eins og það sé guðsgjöf til íslendinga að ganga á náttúru okkar og menga umhverfið er þetta fagra ísland það hlýtur að vera hægt að leita lausna annarra lausna og tryggja fjölbreytileika í atvinnulífi og skapa aðstæður fyrir innlendar fjárfestingar treysta til dæmis á innlendan landbúnað í stað þess að ganga á vaxtarmöguleika hans

margur annar í hæstvirtur forsætisráðherra um nýtingu auðlinda okkar málið er bara það að auðlindirnar fara ekki neitt þær eru verðmætar í sjálfu sér og eins og utanríkisráðherra hæstvirtur benti hér svo réttilega á þá ber okkur að fara varlega í að virkja þær verða verðmætari með tímanum það er ekkert aftur snúið þegar við erum sökkva sveitum landsins og auðlindum okkar við verðum að leita annarra lausna vinna með samstarfsflokkunum okkar hagsmunaaðilum á vinnumarkaði öllum þeim sem vettlingi geta valdið til þess að leysa þetta ástand það sem máli skiptir er að leita lausna saman koma af stað þjóðarsátt til jöfnunar fyrir almenning um að skerða ekki lífskjör almennings og efla atvinnulíf þannig að við sitjum öll við sama borð